Eerst heeft de Nederlandse belastingbetaler voor miljarden euro steun verleend aan het bijna failliete land, en nu zitten wij weer met tweeduizend asielzoekers uit Griekenland die wij niet meer kunnen terugsturen.

Nederland heeft al genoeg geleden en lijdt nog steeds onder de massa immigratie en de mislukte multiculturele illusie.

Maar Griekenland is ook een slachtoffer van de slechte buurman Turkije.